Ismét az Európai Parlament napirendjén szerepel a magyarországi helyzet. Ha föltesszük a kérdést, hogy kellene e javítani Magyarországon a jogállamiság és a demokrácia viszonyain, a válasz az, hogy igen. Két területet említek, az egyik az egyre nyíltabbá váló korrupció, a másik pedig a médiaviszonyok súlyos kiegyenlítetlensége.

Miért pont Magyarország az, akivel szemben el akarják indítani azt az eljárást, ami akár a szavazati jog felfüggesztésével járna. A válasz egyszerű mert a magyar kormány a parlament és a lakosság nagy többségű támogatásával egy olyan bevándorlási politikát valósított meg, ami eltér attól, amit a Bizottság itt képvisel, meg a Parlament többsége, de eredményes. Megvédte a saját szuverén határait és ezzel együtt a schengeni határokat. És igen, a kvóta rendszert helytelennek tartja, mert nem elosztani kell a bevándorlókat, hanem a bevándorlást meg kell akadályozni.

Ehhez pedig szembe kéne nézni azzal, hogy ez a szervezett bevándorlókkal való elözönlés ez egy háború része.